proeuropäische Rede, die ich von einem CSU Politiker ganz besonders gerne höre.

Meine Damen und Herren, in dieser Debatte höre ich sehr viel über die Ausgaben in der Agrarpolitik und viele Aufforderungen, dass doch da noch gespart werden könnte. Mir sind viele Klagen von Bäuerinnen und Bauern darüber bekannt, dass die Aufwendungen in der Verwaltung, in der Bürokratie, die sie treiben müssen, dass die Berichtspflichten hoch sind. Ich habe noch keine Beschwerden von Bäuerinnen und Bauern darüber gehört, dass sie im Geld schwimmen und nicht wüssten, wohin damit. Wenn wir also in der Agrarpolitik streichen, dann gehen wir an die Einkommensbasis von Bäuerinnen und Bauern. Dann kann man natürlich hier in diesem Saal verlangen, dass man das renationalisiert das habe ich auch schon gehört nur wird es dann nicht billiger.

Wir sollten nämlich nicht so tun, als wäre nur die europäische Agrarpolitik teuer auch die nationale würde teuer sein. Wenn wir über die Einnahmen reden, ist das erarbeitet worden Ja, die Steuern sind erarbeitet worden, aber sie werden entzogen, und es bedarf in dieser EU nur Geld, um sich die richtigen Berater zu leisten, um keine Steuern mehr zahlen zu können. Ich bin der Meinung, wir sollten bei der Einnahme die Digitalunternehmen besteuern können, die entziehen sich bisher.